Dostępność tę powinny właśnie gwarantować odpowiednie zapisy umów międzynarodowych Unii Europejskiej. Rynki powinny być otwierane w taki sposób, aby nie osłabiać konkurencyjności unijnych przedsiębiorstw i chronić je przed nieuczciwą konkurencją. Przyjęte rozwiązania powinny również zapobiegać presji do przenoszenia działalności tych podmiotów poza obszar wspólnego rynku. Kwestie te mają szczególne znaczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw, które są najbardziej narażone na zastosowanie nieuczciwych praktyk i którym należy zagwarantować możliwość rozwoju i konkurowania na globalnym rynku.